E un obiectiv pe care îl împărtășim mai mulți membri ai acestui Parlament. Ne dorim ca Serbia să continue reformele care o pot apropia de Europa. Nu poate decât să ne bucure faptul că negocierile de aderare progresează și sunt, la rândul meu, cum a spus și David mai devreme, bucuros, pentru că l am auzit pe comisarul Hahn spunând că noi capitole vor fi deschise cu Serbia în viitorul imediat. E un mesaj pozitiv pentru toate țările din regiune, care sunt îngrijorate de o potențială stagnare a procesului de lărgire a Uniunii noastre. Desigur, Serbia mai are foarte multe de făcut, începând cu promovarea unor dezbateri serioase despre Uniune, despre instituțiile sale și despre implicațiile aderării. E un lucru foarte util, pentru a evita tensiunile înainte și după aderare. Apoi, Serbia trebuie să continue să își alinieze progresiv politica externă cu cea a Uniunii, mai ales referitor la Rusia, unde e mult de lucru. Accelerarea eforturilor anticorupție, a celor de consolidare a statului de drept, aplicarea coerentă a legislației privind minoritățile pe întregul teritoriu și evitarea tratamentelor discriminatorii sunt alte domenii în care ne dorim progrese semnificative. În fine, vreau să salut angajamentul autorităților sârbe în favoarea cooperării regionale, însă, ca raportor pentru Bosnia și Herțegovina, sunt preocupat de participarea unor oficiali sârbi la celebrarea zilei Republicii Srpska, pentru că era o aniversare împotriva statului de drept din